Frau Präsidentin! Der Kommissar hat es ja eben sehr deutlich gesagt Die Türkei und die Europäische Union brauchen einander, wir sind wichtige Nachbarn füreinander, wir sind Verbündete in der NATO, viele türkischstämmige Menschen wohnen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir müssen einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Ich bin sehr für eine Visaerleichterung für Geschäftsleute und Studenten, genau so, wie Sie das gesagt haben. Ich bin sehr dafür, dass man die Türkei viel enger an die Strukturen der Gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik heranführt. Ich würde mir wünschen, dass Zypern seine Blockade hier aufgibt. Wenn wir nach Nordafrika schauen, ist die Türkei ein Modell für viele Länder in der Region.

Und dann schauen wir auf den Beitrittsprozess.

Neue Kapitel zu eröffnen ist ausgesprochen schwierig.

Und dann, wenn die letzten Kapitel geöffnet sind?

Das kann ja wohl nicht sein!

Angesprochen werden die Grundrechte gerade für Liberale ganz klar Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Freiheit des Ausdrucks, der Versammlung, Studentendemonstrationen, Gewerkschaftsrechte, die Religionsfreiheit. Seit Jahren mahnen wir Verbesserungen in der Religionsfreiheit an, da passiert einfach viel zu wenig!

Das ist wirklich zentral, das ist das politische Kriterium.

Diplomatisch Wir brauchen die Türkei, wir brauchen einander. Demokratisch Es ist noch wirklich viel zu tun, gerade in der Türkei.